virðulegur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga og breytingum á lögum um mat á umhverfisáhrifum númer hundrað og sex tvö þúsund með síðari breytingum meðflutningsmenn mínir eru háttvirtir þingmenn árni þór sigurðsson álfheiður ingadóttir steingrímur j sigfússon ögmundur jónasson kolbrún halldórsdóttir og atli gíslason líkt og í frumvarpi því sem ég mælti fyrir áðan er markmið þessara laga að standa vörð um náttúruna gagnvart þeirri ógn sem heræfingar eru jafnframt að gera almenningi og hagsmunaaðilum kleift að fylgjast með umfangi slíkrar starfsemi og koma athugasemdum sínum á framfæri í samræmi við markmið og anda laganna um mat á umhverfisáhrifum því er lagt til að klausu um heræfingar verði bætt við tólfta lið annars viðauka laganna en sá viðauki hefur að geyma upptalningu á þeim fjölmörgu framkvæmdum sem kunna að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og meta þarf í hverju tilviki með tilliti til eðlis umfangs og staðsetningar hvort háðar skulu mati á umhverfisáhrifum samkvæmt þessum lögum við tólfta lið annars viðauka bætist sem sagt nýr stafliður svohljóðandi með leyfi forseta heræfingar þar með taldar lágflugsæfingar utan varnar og öryggissvæða líkt og fram kom í framsöguræðu minni á undan viljum við flutningsmenn árétta þá skoðun okkar að heræfingar hafi engu jákvæðu hlutverki að gegna fyrir íslenskt samfélag og æskilegast væri að stjórnvöld úthýstu þeim með öllu þar til því markmiði hefur verið náð teljum við hins vegar mikilvægt að hin mikilsverðu lög um mat á umhverfisáhrifum verði virkjuð í því skyni að draga eins mikið úr umhverfisskaða heræfinga og mögulegt er í fyrstu grein laga um mat á umhverfisáhrifum er gerð grein fyrir markmiðum laganna þar sem fram kemur að þeim er ætlað að draga eins og kostur er úr neikvæðum áhrifum framkvæmda stuðla að samvinnu þeirra sem hagsmuna hafa að gæta og láta sig lið varða og tryggja sem best upplýsingamiðlun til almennings vegna fyrirhugaðra framkvæmda allir ættu að geta samþykkt ágæti þessara markmiða nú er það kunn staðreynd að starfsemi af hernaðarlegum toga þar með taldar heræfingar getur haft í för með sér mikil og neikvæð umhverfisáhrif hernaðarstarfsemi er oftar en ekki afar mengandi og má í því samhengi að benda á mengunarsvæði á og við gömlu herstöðina á miðnesheiði

hér mætti líka rifja upp mengun af völdum bandarískra ratsjárstöðvum til að mynda á heiðarfjalli öll sú saga og sú þrautaganga sem landeigendur þar eystra hafa mátt þola til að reyna að fá íslensk og bandarísk yfirvöld til að viðurkenna ábyrgð sína er góð áminning um hversu mikilvægt það er að byrgja brunninn áður en barnið er dottið ofan í hann jafnvel þeir sem hvað dyggilegast studdu veru bandaríska hersins hér á landi hljóta að viðurkenna að ferill hans í umhverfismálum

í tillögunni er sérstaklega tiltekið að lágflugsæfingar skuli falla undir þessa skilgreiningu laganna það er ekki gert að ástæðulausu það er alkunna að lágflugsæfingar herþotna hafa gríðarlega hávaðamengun í för með sér þær geta valdið verulegu ónæði komið styggð að dýrum og valdið óbætanlegu tjóni á lífríki mörgum er í fersku minni þegar tvær herþotur í lágflugi fældu allan fugl úr látrabjargi á varptíma vorið tvö þúsund og tvö það er sömuleiðis þekkt úr ýmsum greinum landbúnaðar hversu skaðlegt lágflug getur verið til dæmis í loðdýrarækt þar sem líkurnar geta tryllst og drepið afkvæmi sín einnig hafa aðilar í ferðaþjónustu gagnrýnt harðlega lágflugsæfingar sem skapað hafa stóræfingar í hestaferðum um ferðamenn má nefna gagnrýni einars bollasonar framkvæmdastjóra íshesta í tengslum við heræfingar nokkurra nato þjóða hér á landi sumarið tvö þúsund og sjö í viðtölum við fjölmiðla af því tilefni nefndi einar dæmi um atvik þar sem litlu mátti muna að alvarleg slys yrðu á hestafólki vegna þess að hestar fældust vegna lágflugsæfinga sem betur fer hafa slík slys ekki orðið hér á landi svo vitað sé en mörg dæmi eru um slíkt í öðrum löndum sem dæmi má nefna að allnokkur atvik hafa komið upp í japan þar sem lágflug bandarískra herþotna hefur valdið tjóni eins og rakið var í grein í the japan observer frá febrúar árið tvö þúsund og eitt heræfinga geta verið gríðarmikil sem eitt og sér ættu að teljast fullnægjandi rök fyrir að fella þær undir lög um mat á umhverfisáhrifum eins og fram kemur í greinargerðinni með frumvarpinu gera flutningsmenn sér þó grein fyrir því að það er ekki augljóst undir hvaða lið viðaukans heræfingar eigi best heima vissulega mætti færa rök fyrir því að heræfingar ættu allt eins heima í ellefta lið þar sem meðal annars er fjallað um prófunaraðstöðu fyrir vélar og hreyfla og geymslu brotajárns niðurstaða flutningsmanna er þó sú að tólfta liðurinn ferðalög og tómstundir sé betur lýsandi fyrir stríðsleiki fullorðins fólks að síðustu vil ég árétta að með því að fella heræfingar undir lög um mat á umhverfisáhrifum er tryggt að hagsmunaaðilar á borð við sveitarfélög landeigendur ferðaþjónustufyrirtæki og útivistarfólk geti komið að athugasemdum varðandi framkvæmd um staðarval heræfinga og vonandi minnkað líkurnar á skaða vegna þeirra